Ook de Europese Rekenkamer is daarin heel kritisch. Waar ligt dat aan?

Er wordt alleen getoetst of de boer die maatregel ook daadwerkelijk uitgevoerd heeft.

Ga focussen op resultaat. Beloon voor resultaat. Wat we moeten doen in een Farm to Forkstrategie is kijken naar regels die niet goed werken. Het is belachelijk dat bijvoorbeeld insectenmeel nog altijd niet gebruikt kan worden in veevoer.